Elnök Úr! Kedves délvidéki magyar testvéreink! Belekerült azért a szerbiai országjelentésbe néhány nagyon fontos és kedvező rendelkezés. Követelem azonban, hogy az Európai Unió ezeknek a végrehajtását folyamatosan ellenőrizze, és ellenőrizze persze a magyar kormány, mint anyaország is, és a délvidéki magyar közösség is. Mikről van itt szó? Például, és szeretném, hogyha röpcéduláktól kezdve, Facebookon át, akár hangosbemondókig, a nyolcvan százalékban magyar Zentán terjesztenék ezeket a rendelkezéseket és felszólításokat. A nemzeti kisebbségek jogai és ezek védelme, előremozdítása az uniós csatlakozás alapvető előfeltétele, mondja az EU.